Frau Präsidentin! Mein Auftrag hier im Europäischen Parlament ist es, Grundrechte zu schützen. Ich bin nicht der verlängerte Arm der australischen Zollbehörde, auch nicht der verlängerte Arm einer weltweiten Reiseindustrie. Aus diesem Grund werde ich auch morgen nicht für dieses Abkommen stimmen. Außerdem stehen bei keinem anderen Abkommen die Daten so lange ohne Depersonalisierung zur Verfügung.

Profiling ist nicht ausgeschlossen. Das war doch eine wesentliche Forderung des Europäischen Parlaments.

Ein Staat, der versucht, vor dem Täter und vor der Tat am Tatort zu sein, wird schlussendlich seine Legitimation verlieren und scheitern. Aus diesem Grunde werde ich auch für die Initiative der GUE NGL Fraktion stimmen. Ich werde für das EuGH Gutachten stimmen.